Señor presidente, la propuesta de las autoridades polacas de prohibir y penalizar la educación sexual va contra los tiempos. Propicia que las personas más jóvenes se acerquen a la sexualidad a través de canales y materiales como la pornografía, que están en las antípodas de los valores que supuestamente pretenden defender los promotores de esa iniciativa. Finalmente, es un contrasentido, teniendo en cuenta que Polonia ha ratificado el Convenio de Estambul, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Además, tiene la obligación internacional en materia de derechos humanos de proporcionar acceso a información y educación sobre sexualidad y de rebatir los estereotipos de género en la sociedad. La experiencia demuestra que educar, enseñar, aplicar el conocimiento y la experiencia de la pedagogía a la aproximación a un aspecto básico de la condición humana como la sexualidad es un acierto, y oponerse a ello, pretextando que hablar con normalidad de sexo puede potenciar comportamientos inconvenientes, es incomprensible. Yo, por eso, quiero reivindicar esos programas. En Navarra, una región española, la derecha más reaccionaria se opuso también un programa de educación sexual para los escolares un programa que combatía los estereotipos de género y que ha sido premiado por muchas organizaciones internacionales, incluida la Unesco.